virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi sem er hefðbundið haustmál allt frá því að á árinu nítján hundruð níutíu og níu voru samþykkt á alþingi lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi á hverju ári þarf að festa í lög álagningarhlutfall til að gefa fjármálafyrirtækjum sem bera kostnað af rekstri

frumvarp hefur verið lagt fram á hverju haustþingi að fenginni skýrslu fjármálaeftirlitsins um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs athugun ráðuneytisins á skýrslunni og að fengnu áliti samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila áætlað álagt eftirlitsgjald á yfirstandandi er ellefu hundruð fimmtíu og þrjár milljónir króna en frumvarpið gerir ráð fyrir sextán hundruð og nítján milljónum króna árið tvö þúsund og ellefu og nemur áætluð hækkun milli ára því fjögur hundruð sextíu og sex milljónir króna það er fjörutíu prósent áætlaður rekstrarkostnaður fjármálaeftirlitsins á þessu ári er ellefu hundruð níutíu og fimm milljónir króna en áætlaður rekstrarkostnaður á árinu tvö þúsund og ellefu nemur sautján hundruð fimmtíu og fimm milljónir króna sem er hækkun upp á fimm hundruð sextíu milljónir króna það er tæp fjörutíu og sjö prósent verulegar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi fjármálaeftirlitsins í kjölfar bankahrunsins haustið tvö þúsund og átta og hefur verið unnið að því á undanförnum missirum að laga starfsemi stofnunarinnar að nýjum aðstæðum áfram er unnið að eflingu stofnunarinnar og endurskipulagningu hennar og er í gangi vinna við endurmat á löggjöf um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi á vegum efnahags og viðskiptaráðuneytisins með frumvarpinu er álagningarhlutfalli einstakra tegunda eftirlitsskyldra aðila breytt og er gerð skilmerkilega grein fyrir þeim breytingum í athugasemdum með frumvarpinu og fylgigögnum með því í yfirgripsmikilli kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins er grein gerð fyrir afstöðu þess ráðuneytis til stöðu fjármálaeftirlitsins hvað varðar lagaskil á milli sérlaga þeirra sem hér eru til umfjöllunar og sjálfra fjárlaganna en eins og sjá má af fjárlagafrumvarpi er þar reiknað með annarri tölu í rekstri fjármálaeftirlitsins en gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi það er afstaða mín að óhjákvæmilegt sé að fara að tillögum fjármálaeftirlitsins um umfang rekstrarins á næsta ári við núverandi aðstæður það er jafnljóst að skýra þarf betur samhengi ákvarðana fjármálaeftirlitsins um rekstraráherslur og almennar hagstjórnaráherslur stjórnvalda og áherslur á sviði fjármálamarkaðar það verður auðvitað verkefni frekari endurskoðunar á sviði þeirra laga sem gilda um starfsemi fjármálaeftirlitsins virðulegi forseti ég mælist til þess að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar